Sur le calendrier de nos institutions, aujourd'hui encore, les événements et les annonces officielles autour de la journée du 8 mars sont intitulés Journée internationale des femmes, voire Journée de la femme.

Or, faut il rappeler que cette journée n'est pas une célébration d'une féminité absolue et éternelle, et encore moins l'occasion pour la grande distribution de déstocker des produits électroménagers ou cosmétiques? Cette date doit au contraire permettre de combattre les obstacles bien réels à l'autonomie et à la sécurité des femmes. C'est un temps de sensibilisation et de mobilisation essentiel pour nos engagements contre les discriminations. Et nous savons bien que le langage est un enjeu primordial dans la lutte pour l'égalité des genres. C'est la raison pour laquelle nous devons être précis et parler de Journée internationale des droits des femmes, au même titre que nous célébrons la Journée des droits humains.